Señor Presidente, esta mañana, en presencia de ciudadanos corrientes, que son la auténtica realidad de la Unión, hemos parlamentarizado la recepción del Premio Nobel. El Premio Nobel reconoce una historia original, positiva y de éxito los 50 primeros años de la Unión. Pero tenemos que preguntarnos si seguimos siendo una historia de éxito o estamos en riesgo. Yo creo que estamos en riesgo, estamos sufriendo los efectos perversos de la segunda ley de la termodinámica, estamos en un proceso de entropía, perdemos energía política y, al sufrir esta pérdida de energía política, lo que ha sido una historia de sinergias se está convirtiendo en una historia de disfunciones.

Ninguno de ellos ofrece una respuesta social a la crisis, ninguno de ellos ofrece medidas contundentes para el crecimiento y para la creación de empleo, ninguno de ellos reconoce con extensión la necesidad de democratizar la Unión. Estamos inmersos en una confusión y, como dijo el filósofo Bacon, la verdad, la solución, puede surgir más fácilmente del error que de la confusión. El problema está en los países Estados miembros la lógica nacional, la lógica nacionalista, que solo podremos superar con la lógica de la Unión. Ese es el golpe de Estado que piden Schmidt y Delors, y ese es el golpe que tenemos que dar juntos el Parlamento y la Comisión.